Le traité de Lisbonne a donc ancré solidement la politique de sécurité de l'Union dans un état de droit spécifique.

Afin de pouvoir mettre en place un système de sécurité intérieure efficace, il faut mener une analyse complète des menaces à combattre au niveau européen. On s'est mis d'accord sur les cinq domaines prioritaires dans lesquels l'Union européenne peut apporter une valeur ajoutée.

Les catastrophes d'origine humaine peuvent parfaitement se trouver à l'origine d'une menace directe, sérieuse et collective, pour la sécurité des citoyens européens.